reconstruirea partidului său, Liga Națională pentru Democrație, care a fost desființat în mod abuziv în luna mai. Sigur că este o muncă uriașă cea pe care trebuie să o facă și, de aceea, cred că presiunea internațională trebuie să continue pentru că junta militară nu s a angajat într un proces de democratizare, ci exact contrariul unui asemenea proces, alegerile ținute în noiembrie nefiind nici drepte, nici libere.